Señor presidente, mañana es un día importante, vamos a validar el Acuerdo.

Abrimos una nueva etapa y mañana empezamos a andar en un nuevo camino. Lo único que tengo que lamentar es que algunos grupos de esta Cámara en el texto de la Resolución nos hayan metido elementos que son más propios del pasado, de la Posición Común, que del futuro. Y la Posición Común no fue una buena herramienta en relación con la isla fue torpe, fue ineficaz, fue dogmática y, afortunadamente, la hemos dejado atrás.